Atunci când vorbim de descărcare de gestiune, automat vorbim de utilizarea banilor europeni și de atenția foarte sporită pe care trebuie să o avem asupra felului în care banii europeni sunt folosiți.

Eu zic că este o reacție politică disproporționată între ceea ce se întâmplă în agențiile europene și ceea ce dorește în realitate raportorul.